Panie przewodniczący! Partnerstwo wschodnie to kompleksowy zestaw propozycji, który powinien wzmocnić naszych wschodnich sąsiadów na ich drodze demokratycznych przemian. Każde z tych państw ma alternatywę model rosyjski lub europejski. Z całą pewnością wspólnota może zaoferować im więcej. Partnerstwo wschodnie to nie dążenie do podporządkowania sobie tego obszaru czy też rozszerzenia strefy wpływów, to układ, z którego obie strony czerpać będą wymierne korzyści.

Wspólnota zagwarantuje sobie w większym stopniu bezpieczeństwo, tak energetyczne, jak i polityczne.

Do zbliżenia krajów partnerskich i Unii przyczyni się z całą pewnością także intensyfikacja kontaktów między obywatelami, zwłaszcza ludźmi młodymi. Powinniśmy umożliwić młodzieży zdobywanie wiedzy, podróżowanie, powinniśmy promować wymiany naukowe i kulturalne.